Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut encore éliminer des producteurs et que l'argent que l'on va récupérer cela figure dans le texte servira aux producteurs qui ont dépassé leur quota.

C'est une goutte d'eau, c'est presque du mépris par rapport à la crise que vivent les producteurs.